Domnule președinte, doamna comisar, voi ridica un caz despre care dumneavoastră aveți cunoștință. În 2017 v am făcut o scrisoare. Este vorba de Finlanda și este vorba de cum funcționează legile acolo. Cunoașteți, sunt sigură, că în Finlanda există legi în care se dă dreptul copilului să se prezinte în instanță. Cazul doctoriței Camelia Simicală este deja bine cunoscut în lume, nu numai în Europa.

Copiii au fost instituționalizați, deși tot legea finlandeză spune că sunt luați copiii din familie numai dacă există un pericol de violența asupra copiilor. Apoi, copiii au dreptul, la 12 ani, în instanță și nu sunt lăsați să se ducă în instanță. Femeia vrea să se repatrieze, nu într o țară de lumea a treia, în România, înapoi, cu copiii ei.

Despre ce drepturi ale copilului și despre ce drept al cetățeanului la libera circulație?